Die Europäische Union hat sich in ihrem Kampf gegen den Klimawandel ein marktbasiertes Instrument geschaffen das europäische Emissionshandelssystem.

Durch diese hier besprochene Verordnung werden die restlichen 20 ebenfalls integriert. Sie betrifft also die unregulierten Spotmärkte und den Primärmarkt. Das Emissionshandelssystem hat natürlich verschiedene Besonderheiten. Die Offenlegungspflichten, die in den anderen Märkten hauptsächlich die Emittenten betreffen, treffen hier die Marktteilnehmer.